á þessu má gera ráð fyrir að kjararáð líti bæði til ákvörðunar varðandi alþingismenn og ráðherra og launaþróunar hjá viðmiðunarhópum að því marki sem hún liggur fyrir í samræmi við ákvæði laga númer fjörutíu og sjö tvö þúsund og sex samkvæmt frumvarpinu er gert ráð

til stjórnskipulegrar sérstöðu dómara en rétt er að taka fram að grunnreglur um sjálfstæði dómsvaldsins samanber aðra og sjötugasta grein stjórnarskrárinnar koma ekki í veg fyrir að kjararáð geti

þessu verði vísað til háttvirtrar efnahags og skattanefndar og til annarrar umræðu að aflokinni þessari umræðu